Voorzitter, ik kan mij nog herinneren dat wij vroeger altijd wat meewarig deden over de meerjarenplannen in de Sovjetunie, maar als ik me niet vergis waren die maar voor vijf jaar, terwijl wij nu zitten met hele onflexibele meerjarenbegrotingen voor zeven jaar.

Want dat is alleen maar goed voor gevestigde belangen. Natuurlijk, we hebben unanimiteit, en daar zit een groot probleem.

Gevestigde belangen in de landbouw, in de visserij, in de cohesiehoek, en ook in de oude industrie als ik het zo mag noemen. Gevestigde belangen zijn een gevaar voor de dynamische economie die wij in Europa willen hebben. Ik zie Europa, en met name de begroting, als een mammoettanker. Die is moeilijk van koers te veranderen, maar wij hebben nu de kans om die mammoettanker uit het water te halen en in het dok. Laten we die kans grijpen en eens kijken of we in staat zijn om die grote mammoettanker misschien wel om te bouwen tot een paar veel kleinere speedboten.

Lidstaten zijn maar in één ding geïnteresseerd en dat is hoeveel geld ze kunnen terugharken van de Europese begroting.